Nem véletlen ez, hiszen emberi élet és egészség védelméről van szó, és van persze egy gazdasági szempont is versenyjogi szempontból is biztosítja azt, hogy ugyanazokkal a feltételekkel versenyezzenek a gazdasági szereplők. A mágneses rezonancia egy olyan fizikai jelenség, olyan fizikai hatásoknak az összessége, amelyekkel elég gyakran találkoznak a munkavállalók munkahelyen, indokolt tehát a védelem. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy ez mindig pénzbe kerül, tehát komoly gazdasági érdekek jelennek meg a háttérben. Különösen fontos tehát az egyensúly, a kiegyensúlyozott megközelítés, és az, hogy mindenkivel tárgyaljanak a jogalkotók. Ha nem ez történik, akkor hibát követünk el, mint ahogy hibát követtünk el valószínűleg 2004 ben, ahol az egészséghez fűződő érdek és a gazdasági érdek között nem vettük észre, hogy van egy másik társadalmi érdek is, nevezetesen az egészséges gyógyításnak az érdeke.

Még egyszer tehát azt tudom mondani, hogy a Néppárt támogatja ezt a jelentést, és üdvözli a jelentéstevőnek a munkáját, hogy sikerült jó, egészséges egyensúlyt teremteni ebben a kérdésben.